Monsieur le Président, si vous êtes parvenu il faut bien le dire sans grande difficulté à ne pas nous faire regretter votre prédécesseur, François Hollande, votre récente décision de suivre les États Unis dans une intervention militaire unilatérale en Syrie va peut être nous faire regretter Jacques Chirac, qui eut au moins le mérite, lui, de dire non aux va t en guerre américains. N'avez vous donc rien retenu, vous et tous les autres, de l'Iraq ou de la Libye, de ces interventions que leurs auteurs ont justifiées à l'époque déjà par des considérations morales mais qui ont abouti à semer la guerre, à semer le chaos et à permettre aux djihadistes de prospérer?

En matière internationale comme dans bien d'autres, vous êtes finalement loin, bien loin, du nouveau monde que vous prétendez incarner. Vous coalisez autour de vous, dans un réflexe de citadelle assiégée, tous les bénéficiaires de ce vieux monde, d'un modèle à bout de souffle, tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il se perpétue, tous ceux qui rêvent encore du village global. Votre projet de fuite en avant apparaît surtout comme la pâle synthèse de Jacques Delors et d'Édith Cresson, celui d'une construction toujours plus bureaucratique et toujours moins démocratique, celui d'une Europe amnésique, sans frontières et sans identité. Sous les allures d'une certaine modernité et non sans quelques habiletés de communication qu'il faut bien vous reconnaître, vous êtes finalement à contre courant du monde qui vient. Pour des raisons humaines et culturelles, pour des impératifs économiques et écologiques, ce siècle sera celui du retour de la notion même de limite, c'est à dire de frontière, n'en déplaise aux zélotes de la libre circulation sans frein des biens et des personnes, devenue la libre circulation et des armes et des terroristes.

Mobilité, flexibilité, ce sont là des mots, des slogans, de la pub, de la com, si éloignés de la véritable politique et de ses exigences. Ce que nous devons garantir, c'est une France durable et des nations durables en Europe.

Ces peuples veulent que leurs économies, leurs entreprises et leurs emplois soient protégés de la concurrence déloyale. Ils ne veulent ni des travailleurs détachés, ni des traités de libre échange dont une petite minorité est bénéficiaire au détriment de l'économie réelle et des peuples qui en souffrent. Ils veulent en finir avec l'immigration sans frein et sans fin. Ils veulent retrouver leur souveraineté, c'est à dire, tout simplement, leur liberté.

Les peuples expriment leur rejet de cette Union européenne qui entend décider de tout mais qui se montre incapable de relever les défis là où elle est réellement attendue. Mélange paradoxal de dérégulation et de surrèglementation, absente et impuissante dans l'innovation technologique, dans la sécurité alimentaire, dans l'intelligence artificielle ou dans la protection des données personnelles, l'Union européenne est en revanche omniprésente lorsqu'il s'agit de porter atteinte à la liberté des nations. Vous voulez accélérer en laissant de côté les nations qui ne partageraient pas vos choix et qui, selon votre expression, ne voudraient pas avancer.

Avancer vers plus d'intégration européenne, moins de régulation économique, plus d'immigration et de communautarisme?

Verhofstadt ce serait donc l'Europe sans la Hongrie mais avec la Turquie. Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences de l'enracinement disait Albert Camus en parlant de l'œuvre de Simone Weil, la philosophe.

L'identité des nations n'est pas un poids, elle est au contraire une arme et un bouclier dans la mondialisation, elle peut y être un formidable facteur de réussite et de rayonnement. L'Europe des nations, des coopérations et des protections voilà l'avenir que les peuples sont en train d'écrire et c'est devant eux que nous vous donnons rendez vous dans un an.